Y ya van once veces entre resoluciones, pronunciamientos, etcétera, etcétera, gracias a que el Grupo PPE y el presidente de este Parlamento han violentado el Reglamento de esta Cámara para su beneficio político. Incumplen el artículo 156 necesitábamos al menos veinticuatro horas antes de votación. No es urgente ya lo sabían desde que las anunció el CNE en marzo de 2018 hubiéramos tenido los Plenos de marzo y abril. Estamos, pues, ante un debate irregular introducido con el desconocimiento consciente de las reglas que todos y todas nos hemos dado para el funcionamiento de este Parlamento. Nada nuevo viniendo del Grupo PPE y de un presidente no de todos y todas sino del Partido Popular. Algo que conocemos bien en España normas rotas para eludir la corrupción del partido más corrupto de Europa. Los que impulsan esta Resolución usan Venezuela para todo. Que alguien de su partido se lleva dinero, Venezuela que le regalan un máster a alguno de los suyos, Venezuela que hay recortes, Venezuela que hay que atacar a otras fuerzas políticas, Venezuela. Un comodín gastado y lleno de mentiras.

Dieciséis niños muertos por desnutrición en Colombia. Lo dice el Defensor del Pueblo, pero al Partido Popular no le importan esos muertos. Esas elecciones se harán pese a sus pataletas, pese a que sus marionetas no se presenten. Hay cuatro candidatos, hay libertad para hacer campaña, hay auditorías y, sobre todo, la voluntad de votar de millones de venezolanos y venezolanas, como se ha hecho veinticuatro veces, aunque no les guste porque no ganan los suyos y aunque no lo quieran porque los suyos no se presentan.